Angesichts der Situation, dass wir heute, nachdem wir seit drei Jahren über Wege und Politiken aus der Krise diskutieren, zugeben müssen, dass wir tiefer in der Krise stecken, als wir das noch im Sommer dieses Jahres zugegeben haben, müssen wir schon noch einmal analysieren, was eigentlich unsere gemeinsamen europäischen Fehler gewesen sind, und wie es soweit kommen konnte. Eine Fehleranalyse ist meiner Meinung nach die beste Voraussetzung, um in Zukunft etwas besser zu machen. Ich möchte an eine Situation erinnern, die für mich typisch gewesen ist, für das Krisenmanagement der Europäischen Union, insbesondere des Europäischen Rates.

Ich bin der Auffassung, dass bevor wir zur nächsten Bankenrettung übergehen wir uns darüber einigen müssen, und zwar insgesamt im Europäischen Parlament, dass wir das nicht mehr auf der Grundlage einer falschen Beratung tun dürfen.

Wir sprechen so vornehm in Neueuropäisch von der Rekapitalisierung des Bankensektors. Meiner Meinung nach haben wir bisher immer nur die Banken am Leben gehalten, und noch keine wirklich gerettet.

Eines muss klar sein, wenn wir wieder das Geld geben, dann muss die Party für diejenigen, die im Bankenbereich das Geld verdienen, vorbei sein.

Dexia hat ohne Probleme den Stresstest bestanden. Wenn ich das richtig einschätze, würde Dexia auch alle Regeln, die Sie neu vorgeschlagen haben, ohne Probleme einhalten. Jede Hürde aufgrund der Regeln, die wir für das Jahr 2013 jetzt vorhaben, würde von Dexia genommen werden. An dieser Stelle, Herr Barroso, müssen wir korrigieren. Das gilt auch für das Europäische Parlament. Eine harte Schuldenbremse für die Banken, das muss sein, und zwar nicht erst ab 2019. Verbindliche Liquiditätsregeln, auch das muss sein, auch wenn das dann dazu führt, dass wir im Europäischen Parlament plötzlich nicht mehr so einig sind wie bei einer Abstimmung über die Gemeinschaftsmethode.

Unserer Meinung nach muss er schrumpfen. Wie viele kranke Großbanken können wir uns auf Dauer leisten? Wir glauben, längst nicht so viele wie wir sie heute haben.